Maša Kociper, izvolite. Jaz bi se zahvalila, gospodu ministru za ta poudarek, in tudi glede na pojasnilo, kaj določajo razni mednarodni akti in, deklaracije, ker ti tudi tukaj smo slišali kar nekaj zavajanja, ampak zdaj ob koncu bi pa jaz, še nekaj ugotovila, sama pri sebi, že v prejšnjem svojem nastopu sem ugotovila, da očitno drugače razumemo tako ustavno odločbo kot tudi odločbo ustavnega sodišča, ne razumemo je drugače samo mi, na dva povsem različna načina jo je interpretiralo ustavno sodišče in na dva povsem različna načina je odločbo, ustavnega sodišča, o kateri govorimo danes, interpretirala zakonodajno-pravna služba, toliko o tem, da glede pravnih mnenj pač očitno in tolmačenj in argumentacij pač očitno ne najdemo skupnega imenovalca. Kar se je pokazalo spet v tej razpravi, in to me žalosti, je, da mnogi zagovorniki zasebnih šol poudarjajo, da nočejo svojih otrok vpisati v javno šolo, zato ker oni govorijo o državnih šolah in o vladnih šolah, ki da njihove otroke indoktrinira, in kot je bilo rečeno na odboru, od strani predstavnika SDS, najbolj nadarjeni otroci morajo imeti možnost najkvalitetnejšega izobraževanja in samo to jim lahko in samo zasebne šole jim lahko to nudijo, in tukaj je to, kjer sem jaz žalostna, ker nekateri mislijo, da njihovi otroci si so najbolj nadarjeni in si zaslužijo najboljše in bodo zato doplačali, da bodo dobili v zasebni šoli to, kar jim pripada, bi pa radi doplačali čim manj, kar doplačajo v vsakem primeru, in se tukaj strinjam, ampak bi pa radi doplačali čim manj, in tisti, ki vedno zmanjšujejo davke in so vedno za to, da je treba vračati dohodnine tako naprej, bi pa, da tukaj plačuje država, in če je tako nezaupanje do tega, kaj se uči v javnih šolah, potem seveda to ne more rešiti noben kompromis niti glede denarja niti ničesar, kar pač na ta kompromis nekateri ne bodo nikoli pristali, zdaj, jaz tukaj težko razumem po, pozicijo SMC, njihov, poslanec Petrič je bil zelo kritičen do nas ostalih, je rekel: kaj zdaj pravite, naj odloči ustavno sodišče, tukaj treba doseči kompromis, mi hočemo ustavno rešitev in tako naprej." Štiri leta z močno večino je SMC že lahko odločal o teh zadevah, pa ni, bila je predlagana celo sprememba ustave, ki bi jasno povedala, da se javno financira z javnim denarjem, zasebno pa lahko država financira samo, če želi in vsakič z zakonom to posebej določi, pa je SMC bil proti. SMC pravi: "Mi smo za kompromis, ampak kompromis tukaj ni možen zato, ker edini kompromis, ki ga priznava ta stran, dvorani, to je bilo danes večkrat povedano, je sto sto." SMC na ta kompromis očitno ne pristane, sicer bi že njihov zakon v preteklosti podprl, zdaj, drugi kompromis znotraj te koalicije ni možen, edino, kar nam torej preostane, da neki zakon sprejmemo pa da dokončno vidimo, da se še enkrat tudi glede ostalega dela programa izjasni ustavno sodišče, ker tudi sam poročevalec v tej zadevi, kot je lepo opozorila poslanka Hot, je o tej zadevi govoril drugače, najprej je rekel, leta dva sedemnajst, da se ne dotika tega razširjenega dela programa, zdaj, nekaj časa nazaj pa je rekel, da se dotika pač tako, kot mu politično ustreza, on je itak najbolj politično definiran sodnik, kar jih jaz poznam, tako da ne vem, kakšno, kakšni kompromis bo v tej v tem parlamentu sploh še možen, če ta, če ta zakon pade, kompromis znotraj tega financiranja, ga ni, ni ga, na sto sto, ni ga na sto nič. koalicija je takšna, kot je, se pravi, lahko ta gordijski vozel samo za dosledno in zdaj pa res jasno, interpretacija preseka ustavno sodišče, kar meni sicer ni ljubo, ali pa ustavna, sprememba ustave, ki bo to jasno zapisala v ustavi, tako da ti te to to kritiziranje, da nismo sposobni za kompromis, eni smo, SAB smo podprli kompromisni, predlog, pa nam ni optimalen, jaz mislim, da glih toliko bi bil kompromisni predlog lahko neustaven, kot je ta rešitev neustavna, glih toliko možnosti bi imel za neustavnost, pa smo ga zaradi kompromisa, ampak se je pokazalo, da ni sprejemljiv ne levi ne desni, tako da ta kompromis bo tudi v pri naslednjem branju zakona in tako naprej težko dosegljiv, če ne bo neke avtoritete, ki bo to, ki bo to presekala, jaz torej pozivam poslance, da presekamo ta to dolgo vlačenje petletno, spet sprejmemo eno odločitev, in ker se ne more zmeniti zakonodajalec, kar še enkrat obžalujem, naj pač dokončno spet preseka, tokrat pa zares, ustavno sodišče. Hvala lepa.